Monsieur le Président, chers collègues, le Conseil européen s'apprête à se réunir pour la deuxième semaine d'affilée dans un climat d'incertitudes et de tensions internationales incertitude au Japon, où les pertes humaines considérables sont encore difficiles à déterminer incertitude en Méditerranée, alors que de nouveaux peuples se soulèvent contre leur régime, comme au Bahreïn et comme vous l'avez dit Monsieur le Président au Yémen. Tous ces éléments ont, bien entendu, des conséquences pour nous, Européens. Le drame japonais a été vécu en direct par nos concitoyens. À l'empathie avec les milliers de familles brisées par le deuil s'ajoutent encore, au moment où nous débattons, la peur liée aux dysfonctionnements de la centrale nucléaire de Fukushima et la crainte des dangers que nous pourrions nous mêmes courir dans un cas similaire ou comparable. Il est certain que ces événements doivent être pleinement pris en compte par tous les pays qui disposent de centrales nucléaires et il est utile que ce Parlement organise un débat sur la sûreté nucléaire, sans perdre de vue la nécessité, pour nous Européens, de renforcer et non de diminuer notre indépendance énergétique. Nous reviendrons sur ce sujet lors de notre prochaine session. Les chefs d'État et de gouvernement des vingt sept se pencheront aussi, cette fin de semaine, sur l'intervention décidée par l'ONU en Libye pour sauver les insurgés des attaques imminentes du pouvoir en place. Je veux souligner que ce sont des États européens qui ont pris l'initiative de ces opérations et qui ont été les premiers à intervenir dans le cadre d'un mandat de l'ONU, à l'initiative aussi de plusieurs États européens. Ils ont sûrement entendu les collègues parler lors de notre dernière mini session, ici à Bruxelles. Mon groupe souhaite que le Conseil soit l'occasion de parfaire la stratégie européenne sur la Méditerranée, en ayant toujours comme préoccupation d'aider et d'accompagner sans jamais imposer. C'est notre devoir en tant que voisins. Monsieur le Président, chers collègues, après le sommet de la zone euro de la semaine dernière, qui a préparé le terrain, les mesures phares du Conseil européen de cette semaine porteront sur le renforcement de l'euro et sur les progrès vers la gouvernance économique. Le groupe PPE est favorable à l'accroissement des fonds disponibles pour soutenir l'euro et à la pérennisation de l'instrument ad hoc dont nous nous sommes dotés, l'an dernier, pour aider la Grèce et l'Irlande. Cette volonté politique traduit l'esprit de responsabilité dont ont fait preuve les États membres dans la gestion d'une crise sans précédent depuis la création de notre monnaie unique. Nous insistons fortement cependant pour que la situation exceptionnelle générée par la dérive des finances publiques nationales ne soit pas une occasion, pour le Conseil, de changer de méthode dans la gestion des affaires européennes. La méthode communautaire doit rester la règle et la méthode intergouvernementale l'exception. Il y a une majorité très forte au Parlement européen pour soutenir ce principe et la Commission Barroso nous soutient dans cette démarche, tout simplement parce qu'elle est vitale pour le devenir de l'Union. Je ne doute pas que le président van Rompuy saura en convaincre les chefs d'État et de gouvernement. Vendredi devrait également être adopté le pacte sur l'euro, un pacte que nous accueillons positivement dans la mesure où il prévoit ce que nous demandons depuis des mois, à savoir une convergence des politiques budgétaires, sociales et fiscales entre les États membres. Je le dis et je le redis la solidarité européenne ne sera acceptée par nos peuples que s'ils la considèrent juste et méritée. Cela ne sera le cas que si les conditions de travail se rejoignent et si nos entreprises peuvent investir et recruter dans un environnement fiscal comparable. Enfin, notre groupe demande que le Conseil progresse rapidement sur le paquet de la gouvernance économique et tienne dûment compte de la position du Parlement européen, colégislateur sur quatre des six dossiers en discussion. L'Europe doit retrouver le chemin de la croissance et de l'emploi et les mesures qui se dessinent vont dans le bon sens.